Przecież w programie państwa partii piszecie, że prawo do życia powinno być chronione tak jak w Polsce. To są orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Czy naprawdę to wszystko ma pozostać tylko na papierze dla wyborców?